Bardzo dziękuję Panu Posłowi za to pytanie. Jest to pytanie od posła, który dobrze zna Wschód, wielokrotnie tam bywał i myślę, że jest jednym z naszych ekspertów w tej sprawie. Myślę, że trzeba Ukrainie pomagać, także poprzez instrumenty ekonomiczne, ale nie jest to kwestia akcji charytatywnej czy naszego miłosierdzia. To jest kwestia naszego interesu gospodarczego i politycznego.